Alors, dans l'attente du dépôt des instruments de l'article 50, ce Conseil européen de printemps devra, comme vous l'avez dit, se préoccuper de la question de l'investissement. Au delà de l'EFSI, je crois que pour l'Union européenne, ce dont nous avons aussi besoin aujourd'hui, c'est d'un investissement qui soit maintenu au service de l'investissement social et de la transition écologique dans laquelle l'Union européenne doit s'engager. En outre, pour la première fois, ce Conseil européen aura à adopter une recommandation spécifique pour la zone euro. Selon moi, c'est une avancée absolument majeure lorsque l'on cherche à améliorer la coordination des politiques économiques au sein de cette zone. Cela doit devenir un outil régulier pour pouvoir piloter les politiques économiques des États membres de manière agrégée au service de l'investissement et de l'emploi, plutôt que d'un cycle d'austérité qui a trop duré au sein de l'Union européenne.